2020. Jestem podobnego zdania, zwłaszcza jeśli chodzi o wsparcie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla młodzieży.

Musimy pamiętać, że budżet Unii stanowi niezwykle skuteczny i realny instrument inwestycji, który jest, zwłaszcza obecnie, niezwykle potrzebny dla pobudzenia wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i to we wszystkich krajach członkowskich. Dlatego też będę popierał projekt idący w tym kierunku, zwłaszcza przeciwstawiający się propozycjom zmniejszenia środków w zakresie polityki przyczyniającej się do wzrostu zatrudnienia.

na program Progres, który z założenia miał pomagać w zmniejszeniu bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych ludzi czy promowaniu równości kobiet i mężczyzn i walki z dyskryminacją.

Jeśli planujemy go tak, by dać ludziom i to najbardziej kreatywnym, młodym narzędzia do rozwoju, samodzielności, pomocy w znalezieniu pracy, nowej drogi życiowej, to pomoże nam wszystkim w przezwyciężeniu kryzysu na zasadzie nie dawajmy potrzebującym ryby, lecz wędkę.